Spoštovane, spoštovani! Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, katerega predlagatelj je Državni svet, v svojem bistvu rešuje izdajanje potrdila A ena delavkam in delavcem, ki opravljajo svoje delo v sosednjih državah naše Slovenije ali pa v ostalih članicah Evropske unije. Predlagatelj tega zakona je mnenja, da je petdnevni zakonski rok za pridobitev potrdila A ena predolg in da presega vse roke, ki jih imajo slovenska podjetja v pogodbah za pričetek izvršitve sprejetega naročila oziroma storitve. Zato si prizadeva, da bi morala podjetja, ki izpolnjujejo vse zakonske pogoje, pridobiti potrdilo takoj. Z rešitvami, ki jih predlagatelj ponuja, naj bi v celoti informatizirali in avtomatizirali izdajo potrdila A ena preko eVEM, s tem pa naj bi bistveno skrajšali čas oddaje oddaje popolne vloge in izdaje potrdila A ena, ne glede na to, ali je bila vloga vložena v poslovnem času ZZZS-ja ali ne. Z rešitvami, ki jih predlagatelj, predlaga, naj bi se malim storitvenim podjetjem, ki morajo svojo storitev opraviti na teremu no, njihovo delo močno olajšalo. Vlada je na matičnem odboru predstavila svoja stališča ter mnenje glede predloga zakona ter poslankam in poslancem pojasnila, da stanje za pridobitev potrdila A ena ni takšno, kot ga skuša prikazati predlagatelj zakona. Pri tem je potrebno opozoriti, da smo podoben predlog oziroma rešitve že imeli, a se ni izšlo, saj je bilo preveč kršitev oziroma zlorab, ki so bile storjene na račun delavcev. Po opravljenih preverjanjih izdajanja obrazca je vlada ugotovila, da se v praksi obrazec izda v štiriindvajsetih urah oziroma najkasneje v oseminštiridesetih urah, hkrati pa je tudi dejstvo, da imamo v Sloveniji celo najkrajši rok za pridobitev obrazca A ena med državami članicami EU. V poslanski skupini Socialnih demokratov podpiramo predloge, ki bi olajšali delo našim podjetjem, vendar je potrebno obenem preprečevati vsakršne možnosti zlorab, ki bi šle v škodo delavcev oziroma na račun njihovih pravic. Na tem mestu ne gre spregledati, da tudi Delavska svetovalnica nasprotuje tovrstnim rešitvam predloga zakona. Poslanska skupina Socialnih demokratov bo zato podprla predlog sklepa, Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem opravljanju storitev ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.